Die Debatte spiegelt die ungeklärten Fragen der Wirtschaftspolitik in Europa wider. Wir haben zwar eine zentrale Geld und Währungspolitik, aber eine dezentrale Verantwortung für die Haushalts und Finanzpolitik.

Wir haben nämlich keine Eurokrise, sondern wir haben eine Staatsverschuldungskrise. Dort muss angesetzt werden. Es nützt nichts, auch der Staat darf auf Dauer nicht über seine Verhältnisse leben.

Deshalb sage ich, es ist höchste Zeit, dass wir handeln. Das Parlament hat seit langem Maßnahmen gefordert.

Die ungarische Präsidentschaft hat gut verhandelt, unsere Seite auch.

Überall dort, wo diese Haushalts und Finanzprobleme aufgetaucht sind, gab es sozialistische Regierungen. Ungarn, Lettland, Rumänien, außerhalb der Eurozone, Irland, Spanien, Portugal, Großbritannien und auch Griechenland mit vierjähriger Unterbrechung, wo unsere dabei waren. Das heißt, euer Wirtschaftsmodell funktioniert nicht.

Wir können hier nicht die Griechen aus der Verantwortung nehmen, und ich sage auch ganz klipp und klar, der erste Verstoß gegen den Stabilitäts und Wachstumspakt waren nicht die Griechen, sondern das waren die beiden größten Deutschland und Frankreich. Wir haben das auch beanstandet und geändert. Da waren Sie, Herr Bütikofer in der Regierung.